Die moeten we koesteren en beschermen. Eenieder die probeert dat fundament aan te tasten moeten we keihard aanpakken. En we zullen een tandje bij moeten schakelen als we voorbereid willen zijn op een toekomst waarin onze sociale interactie nog meer dan nu online zal plaatsvinden. Op een toekomst waarin het met nieuwe technologie zoals steeds moeilijker wordt om echt van nep te onderscheiden en een toekomst waarin als we niks doen in 2021 al mensen meer nepnieuws dan echt nieuws zullen consumeren. Er staat nogal wat op het spel en bedrijven als Facebook en Google spelen daarbij een cruciale rol. Of beter gezegd, ze zouden een cruciale rol moeten spelen. Want ik heb niet het gevoel dat die samenwerking op dit moment van harte gaat. Het doet mij een klein beetje denken aan de manier waarop ik vroeger op school mijn huiswerk deed precies genoeg om geen strafwerk te krijgen, maar zeker niet meer dan dat. Daar kom je misschien bij wiskunde op de middelbare school mee weg, maar in onze strijd tegen desinformatie zullen we tekortschieten. Daarom is mijn vraag moeten we niet veel duidelijker dat strafwerk in het vooruitzicht stellen, willen we dat die bedrijven meewerken? Zouden we niet toe moeten naar een systeem van regulering, in plaats van de huidige halfslachtige zelfregulering? Mijn vraag is ook, commissaris King, u merkte dat al op in veel Europese landen wordt wetgeving gemaakt, wordt over wetgeving nagedacht. Hoe zorgen we er nou voor dat die wetgeving ook op elkaar afgestemd is, zodat we niet met 28 verschillende regels in 28 verschillende landen te maken hebben?